C'est pourquoi nous sommes nombreux à estimer que l'utilisation de la fracturation hydraulique une technologie mal maîtrisée en Europe induit des risques et des effets néfastes pour le climat, l'environnement et la santé publique. Sur le plan économique, les retombées seront très en deçà de celles attendues ou promises par certains experts. Les coûts d'exploitation sont beaucoup plus élevés qu'aux États Unis et les stocks de gaz sont aussi moins importants.

Il faut arrêter les activités d'exploration et d'extraction de combustibles non conventionnels.